Comisia pentru petiții poate să preia petițiile cetățenilor europeni.

România e pe locul patru, nu este pe primul loc la petiții, dar un lucru iarăși relevant a scăzut. Și poate și cel mai relevant este să ne uităm din ce sector vin petițiile. Pe primul loc ca domeniu de activitate, în 2016 petițiile au fost legate de cum funcționează piața internă și nu pe mediu și nu pe justiție și nu pe drepturile omului. Așadar, cred că noi, Parlamentul European, Comisia, autoritățile naționale trebuie să vedem ce reclamă cetățenii legat de funcționarea pieței interne și să cerem implementarea funcționării unei piețe echitabile. Până la urmă, drepturile cetățenilor țin și de funcționarea pieței interne și cred că prin acest raport se aduc îmbunătățiri și noi, eurodeputații, trebuie să spunem în țările noastre că există această pârghie prin care cetățeanul poate să reclame o problemă care nu s a rezolvat în țara sa.